Señora presidenta, señor comisario, colegas, a mí este producto paneuropeo de pensiones individuales me parece un insulto a la clase trabajadora, un insulto a los jóvenes precarios, un insulto a las mujeres, un insulto a tantas y tantas personas que no tienen empleo. Creo que para garantizar realmente sistemas públicos de pensiones y pensiones dignas tenemos que votar no a este producto paneuropeo de pensiones individuales y ponernos a trabajar en medidas y en un Reglamento que realmente ayude a los Estados a fortalecer esos sistemas públicos de pensiones y a tener pensiones dignas. Nuestro futuro ―que en la vejez tengamos una vida digna― no puede depender de si tenemos capacidad de ahorro.

Es traspasar dinero público a las arcas del negocio de los que van a vender estos productos.